Pane předsedající, pane komisaři, nejprve mi dovolte, abych za Evropské konzervativce řekl, že si vážně přejeme, aby evropský prostor byl prostorem prosperujícím, aby byl prostorem ekonomické a sociální stability. Nicméně dnešní návrh, o kterém se bavíme, si myslím, stejně tak jako kolega Gauzès, zasluhuje především obecnější debatu. A tu debatu je třeba vidět v tom, co jsme dnes slyšeli od pana předsedy Evropské komise Barrosa, který nám řekl, že bankovní unie je pouze součástí plánu na prohloubení měnové unie, na dokončení fiskální unie a na dokončení politické unie.

My prostě nesouhlasíme s tím, že bankovní unie je zázračným řešením všech současných ekonomických problémů. My si myslíme, že jednotlivé členské státy mají podnikat vážné strukturální reformy, a vidíme v návrhu bankovní unie spíš odklad těchto reforem, vidíme v něm spíše něco, co státům pomáhá je překlenout, co na nadnárodní úroveň přenese všechny dluhy a co, řekněme, na nadnárodní úrovni má na čas